Señor Presidente, yo venía aquí con un discurso preparado, pero al llegar a este Pleno me acabo de enterar de que un compromiso que ha llevado muchos meses trabajarlo y hacer que sea un compromiso serio, ahora resulta que es boicoteado por el ponente y por el Grupo Socialista, basándose en no se qué justificaciones del Consejo. Me parece muy poco serio.

Dicho esto, señora Comisaria, usted sabe muy bien que su propuesta es una propuesta cuyo punto de partida es absolutamente radical, injustificado y discriminatorio. Y espero que este Parlamento pueda bloquearlo y, si no, que el Consejo, en su saber y entender, lo bloquee en un futuro.

Ese es un enfoque que nada tiene que ver con su propuesta.